En total, se beneficiarán de él setenta buques, doce más que con el convenio anterior, que llevarán, al menos, un tripulante local en estas embarcaciones. Es positivo para las Comoras, su ciudadanía y su sector productivo, por las siguientes razones en primer lugar, porque el acuerdo fomenta una cooperación basada en impulsar el desarrollo local, porque a esa tarea se destina la compensación financiera que conlleva en segundo lugar, porque impulsa el respeto de los derechos humanos por parte de los Gobiernos de la zona y porque ésa es condición clave para mantener el acuerdo

Por último, porque promueve la sostenibilidad de la pesca en la zona y porque incluye un mecanismo de evaluación objetiva del estado de los stocks de pesca y establece mecanismos de cooperación científica para ello.